Chodziłem na studia, gdy nie było jeszcze telewizji, dlatego świetnie pamiętam czasy, kiedy setki tysięcy młodych ludzi szły ratować Ziemię, kiedy profesorowie robili wykresy, udowadniali, że grozi Ziemi katastrofa, że grozi Ziemi potworne globalne oziębienie.

Otóż wtedy na szczęście nie było Unii Europejskiej, czyli grona ludzi, którzy gotowi są zmarnować biliony, byle pokazać, że coś się robi, byle co. Dlatego wtedy nikt nie poszedł siedzieć, natomiast Wy pójdziecie siedzieć za zmarnowanie pieniędzy ludzi na bezsensowne działania.